Señor Presidente, señora Comisaria, permítanme, en primer lugar, felicitar al ponente, señor Schwab, y a la señora Gebhardt por el excelente trabajo realizado.

No es que se incremente el proteccionismo sino que, de lo que se trata, es de no recortar derechos ya existentes en algunos de los Estados miembros. Porque, si queremos y perseguimos instaurar un auténtico mercado interior para las relaciones entre empresas y consumidores, debemos establecer paralelamente un equilibrio entre el elevado nivel de protección de los derechos de los consumidores y la defensa de la competitividad de las empresas. Este equilibrio pasa por acordar una armonización mínima y por la posibilidad de permitir a los Estados miembros que mantengan o adopten reglamentaciones adicionales que mejoren la protección de los consumidores. No podemos consentir que la adopción de una norma comunitaria suponga la desprotección de muchos consumidores y usuarios.